Perfect dus! Maar helaas, momenteel is iedere vorm van elektrisch vissen verboden en daarmee ook deze pulskorvisserij. Een tijdelijke uitzondering is er wel, maar ik pleit ervoor, ook bij de commissaris, om in het nieuwe visserijbeleid ruim baan te maken voor deze duurzame, nieuwe innovatieve visserijtechniek.